Señora Presidenta, la pobreza en Europa sigue teniendo rostro de mujer. Accedemos en peores condiciones y con más dificultades al mercado de trabajo. Ganamos menos, y esa brecha se refleja en nuestras pensiones. Asumimos casi solas el cuidado de la familia y las tareas del hogar, y se desperdician, por razón de género, talento y capacidades de las que es un lujo prescindir. Por eso defiendo procedimientos y políticas para garantizar a todas las europeas una renta digna y su acceso a la sanidad y la educación. Más mujeres en los centros de decisión económica aseguran una mejor gobernanza, más rentabilidad en las empresas, una visión en femenino del mercado laboral, menor pobreza femenina y un mejor futuro para los menores, para quienes apoyamos también una garantía europea. Por eso rechazo con rotundidad los recortes que la austeridad impone en estos programas, que deberían considerarse una inversión. Por eso defiendo esta Resolución, esta revolución imprescindible, sobre la que no hablo de memoria, pues Euskadi ocupa la quinta plaza en el índice europeo de igualdad de género gracias a la aplicación de algunas de estas medidas.